Señora Presidenta, yo celebro, en primer lugar, que la cantidad prevista para la acción exterior en el próximo marco financiero se haya incrementado en un tres por ciento con respecto al anterior. En un mundo cada vez más complejo y con una insuficiente gobernanza, el novedoso Instrumento de Asociación será útil para reforzar las relaciones con nuestros socios estratégicos, pero también con terceros Estados y organismos regionales que tengan una visión próxima a la nuestra a la hora de afrontar retos globales. En este sentido, subrayo la relevancia para la Unión Europea de los países, por ejemplo, de América Latina. La Primavera Árabe y el reposicionamiento estratégico de los Estados Unidos obligan a la Unión y a sus Estados miembros a asumir mayores responsabilidades con su vecindad, la oriental y la meridional.

La Unión Europea debe ser un proveedor de paz, desarrollo, estabilidad e integración y un garante del respeto de los derechos humanos.